Monsieur le Président, nous sommes effectivement à quelques jours du début des Jeux européens de Bakou.

Et pour que la vitrine soit parfaite, on enferme à tour de bras les défenseurs des droits de l'homme.